Das Europäische Parlament fordert hier nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der europäischen Chemiepolitik für unsere Gesundheit, eine giftfreie Umwelt und den zukunftsfähigen Umbau der Chemieindustrie. Die Europäische Kommission muss eine Nulltoleranzstrategie gegenüber giftigen Chemikalien in der Umwelt fahren. Erst diese Woche, Herr Kommissar, wurden wieder neue Zahlen in Deutschland bekannt Jedes fünfte Kind und das ist alarmierend ist durch Chemikalien in Alltagsgegenständen stark belastet. Die Belastung ist so hoch, dass bei jedem fünften Kind eine langfristige Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann.

Sie ist auch eine Chance für eine europäische Industrie, die die Zukunft nicht verschläft. Saubere Chemie in Europa kann nicht nur eine saubere Umwelt für Mensch und Natur auf den Weg bringen, sondern auch 1,2 Millionen zukunftsfähige Chemiejobs stabilisieren. Herr Kommissar, wir erwarten eine ambitionierte Strategie von Ihnen.